Monsieur le Président, tout d'abord, merci à la Présidence suédoise de nous laisser, à la fin de l'année, le meilleur d'elle même. C'est une bonne nouvelle pour la Commission et une bonne nouvelle pour notre Parlement. Ceci dit, je vais aborder quelques points. D'abord, la question des nominations. Je ne mets pas en doute la question des personnes, mais celle des procédures.

Les Européens attendaient de la transparence, de la démocratie, de la clarté dans le débat et, au fond, ils ont eu de l'opacité et des négociations de dernière minute dans le huis clos d'un Conseil européen. Ceci ne doit pas se reproduire, et je pense qu'il reviendra à notre Parlement de proposer pour l'avenir de nouvelles procédures et de nouvelles règles. Sur le changement climatique, je forme le vœu que l'Union parlera d'une seule voix et agira unie au lendemain de Copenhague, quelle que soit l'ampleur du résultat de la conférence.

Fixons nous le cap d'une réduction effective de 30 des gaz à effet de serre! Et quand je dis effective, cela veut dire qu'il faudra se poser, à terme, un jour, la question des dérogations et des droits à polluer. Avançons et prenons, là aussi, un engagement financier ferme à l'égard des pays en voie de développement!

Enfin, sur la situation économique et sociale, nous devons travailler à l'émergence d'un nouveau modèle économique, qui privilégie l'emploi, le progrès social et le long terme, c'est à dire le durable sous toutes ses formes. Nous avons donc besoin de supervision et de régulation, d'une politique plus favorable aux petites et moyennes entreprises et d'une réflexion commune sur la fiscalité privilégiant le long terme sur le court terme.